Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che discutiamo della situazione in Bahrain. La situazione non è cambiata, la persecuzione del governo nei confronti della comunità sciita continua e sono almeno 97 le persone che dal 2011 sono morte in seguito a torture e maltrattamenti subiti in periodi di detenzione. Preoccupazione desta anche la decisione del Ministro della Giustizia di sospendere tutte le attività della società islamica Al Wefaq, il principale gruppo di opposizione del Paese. Anche il segretario generale dell'ONU Ban Ki Moon ha recentemente manifestato preoccupazione per l'intimidazione nei confronti degli attivisti, che difendono e promuovono pacificamente i diritti umani e per coloro che vogliono esercitare legittimamente i loro diritti di libertà di espressione e di associazione. Se non si interviene in modo deciso e risolutivo, si rischia che da questa piccola regione del Bahrein potrebbe partire un pericolosissimo incendio, alimentato proprio dalla repressione degli sciiti.